De EU is gebaseerd op het besef dat welvaart voor de grootst mogelijke groep een garantie is voor economische ontwikkeling voor alle Europeanen. Dankzij de open markt, maar ook dankzij structuursubsidies, dankzij de herverdeling van welvaart stijgt het levenspeil van de lidstaten in Oost en Midden Europa, en oudere lidstaten profiteren daarvan. Elke Europeaan heeft recht op een behoorlijk bestaan, elke wereldburger heeft dat ook. Armoedebestrijding staat daarom in het Verdrag van Lissabon. De millenniumdoelen moeten gehaald worden, en precies zoals we dat bij nieuwe lidstaten doen, kan dat ook wereldwijd. Arme landen worden welvarender door het respect voor de rechtsstaat, waardoor bedrijven durven te investeren, omdat hun contracten veilig zijn. Wereldwijde herverdeling van welvaart leidt tot het afnemen van sociale spanningen, vermindert de kans op geweld en vluchtelingenstromen, vergroot onze afzetmogelijkheden. Het is daarom onbegrijpelijk dat er lidstaten zijn en regeringen, zoals in Nederland, mijn eigen land, die nu aan de ontwikkelingsbegroting tornen en ook aan deze doelen willen tornen. In een verkeerd begrepen, kortzichtig eigenbelang.